Island je vysoko demokratickou krajinou, ktorá prináša Európskej únii bohaté skúsenosti z oblasti využitia obnoviteľných zdrojov, geotermálnej energie, ochrany životného prostredia a svojimi skúsenosťami môže veľmi účinne prispieť k obohateniu politiky sektorov životného prostredia a energetiky v Európskej únii. Je zrejmé, že pristúpenie Islandu k Európskej únii by bolo obohatením Európskej únie, ale zásadnou otázkou ešte ostáva, či aj občania Islandu chcú odovzdať časť svojich zvrchovaných kompetencií do Bruselu, a zaviazať sa k rešpektovaniu práv Európskej únie nad svojou krajinou. Zdá sa, že v tejto otázke bude ešte problém.